Madame la Présidente, je voudrais féliciter notre rapporteur, Christofer Fjellner, pour l'excellent travail qu'il a accompli depuis plusieurs mois sur ces deux rapports. Je le dis d'autant plus que cela fait des années que nous attendions ce texte, puisque les plus anciens dans ce Parlement se souviendront que lors de la révision de la législation pharmaceutique, nous voulions parler de la formation des patients aux médicaments et aux traitements, mais que malheureusement, il y avait eu confusion entre information et publicité. Or, aujourd'hui, l'information ne doit pas permettre d'être une publicité déguisée et justement, dans ces rapports, il n'est plus question du droit des firmes à communiquer mais du droit des patients à accéder à l'information.

D'ailleurs, nous disons non à la formation sans sollicitation, ce qui réduit les canaux de diffusion et donc les risques de publicité. Les patients iront chercher eux mêmes les informations souhaitées, qui ne leur seront pas imposées par la radio ou la télévision, les journaux ou les magazines. Et c'est bien là la différence avec la publicité. Pour cela, il faut un contrôle préalable de certaines informations. Ce contrôle doit être effectué par les autorités nationales et il doit permettre la création de sites Internet spécialisés, objectifs, et permettre aussi d'utiliser des supports papier spécifiques comme l'a expliqué notre commissaire, M.

Toutes les conditions sont donc réunies pour garantir une bonne information, une information objective, une information que les patients attendent depuis longtemps. C'est pourquoi il faut absolument que le Conseil prenne ses responsabilités et accepte cette publicité parce que nous ne pouvons pas admettre de retrouver n'importe quelle information sur des sites Internet.